Vláda USA má dnes vliv na klíčová rozhodnutí ohledně internetu, jelikož hlavní organizace podléhá kalifornským zákonům, a to nemusí být výhodné pro Evropskou unii v budoucnosti. Podporuji Komisi, která chce reformovat vnitřní struktury řídících orgánů internetu směrem k vyšší transparentnosti a odpovědnosti. Ovšem zařazení správy internetu pod agenturu OSN nepovažuji za šťastné, považuji to za málo flexibilní řešení. Potřebujeme účinný odvolací mechanismus proti jakémukoli zásadnímu rozhodnutí dosavadní organizace, např. ve formě arbitráží.

Uživatelské či spotřebitelské organizace i svazy internetových podnikatelů dnes nemají dostatečný prostor pro vyjádření svých postojů. Věřím, že toto vše Evropská komise zohlední.